In dat artikel geeft hij aan dat het huidige Rusland gedomineerd wordt door de staat, dat het lijdt onder grote corruptie en dat alles anders zou moeten. Dat is voor de Russische burgers, maar ook voor ons, goed nieuws! Want wat zou het toch mooi zijn als men in staat is om een foute cultuur te doorbreken en dus een echt democratisch land te worden.

Waar de markt nieuwe vrijheden moet krijgen om nieuw vertrouwen te wekken ontbreekt geheel en al de aandacht voor vrijheden van mensen.

Als Rusland modern en welvarend wil worden, moet men er eer in stellen om twintig jaar na de val van de Sovjet Unie echt af te rekenen met alle onvrijheden en moet men echt aan de slag gaan om te werken aan een échte democratie.

Wij hebben dat gezien bij de Doema verkiezingen.

Wat geldt ten aanzien van mensenrechten in Rusland geldt ook voor de Russische invloed extern.

Voorzitter, wij kunnen nu gaan toetsen of het niet alleen woorden, maar ook daden zijn.